Es wäre vielleicht gut, wenn Sie sich eben nicht nur auf die Aussagen von einzelnen Abgeordneten, die dann wieder von den Medien aufgegriffen werden, reduzieren würden, sondern wenn Sie sich tatsächlich die Gehalts und Entlohnungssysteme genauer anschauen würden. Wenn Dinge miteinander verglichen werden, sowohl beispielsweise für die Entlohnung von hohen Beamten in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der Europäischen Union, werden Sie feststellen, dass hier unfairerweise wichtige Punkte aus diesen Vergleichen herausgelassen worden sind, und zwar immer

Ich finde, wenn verglichen wird, dann sollte es sehr konkret und sehr genau sein.

Ich habe etwas dagegen, wenn per Medien in solche Bereiche eingegriffen wird und einseitig Schuldzuweisungen gegeben werden. Also wenn, dann bitteschön Sachlichkeit, Klarheit, Transparenz!